Pamiętamy spotkania w Asyżu i również odwiedziny Jana Pawła II zarówno w meczecie, jak i w synagodze, w imię szacunku i miłości drugiego człowieka. Sytuacja chrześcijan w świecie wymaga działania ze strony Unii Europejskiej. To jest nasz obowiązek. Należy wykorzystać wszystkie środki polityczne, ale również należy wspomóc tych, którzy materialnie ucierpieli z powodu prześladowań.